landsbyggðarmanneskja samgöngur eru og verða alltaf afar mikilvægur hlekkur í baráttu fyrir bættri búsetu hvar sem er á landinu hvort sem um er að ræða á lofti legi og láði en það sem ég vil gera hér að umræðuefni og er tilefni mitt til spurninga til hæstvirts samgönguráðherra eru safn og tengivegir í norðvesturkjördæmi og reyndar á það við um land allt safn og tengivegir landsins teljast um sex þúsund fimm hundruð fjörutíu og níu kílómetrar samkvæmt upplýsingum vegagerðarinnar og af þeim eru héraðsvegirnir eða safnvegirnir rúmlega fjögur þúsund kílómetrar þessu til viðmiðunar er hringvegurinn fjórtán hundruð fjörutíu kílómetrar í borgarbyggð má ætla að þessir vegir séu tíu prósent þessarar tölu eða í kringum fjögur hundruð kílómetrar og flestir þeirra malarvegir malarvegirnir geta ekki talist góðir er varðar umferðaröryggi í neinu samhengi einnig er á þeim enn hættulegar beygjur einbreiðar brýr og slæm ræsi á of mörgum stöðum með tilliti til þess og þeirra almennu mannréttinda að búa við ásættanlegar aðstæður varðandi samgöngur þarf að gera stórátak í því að vinna í þessum málaflokki innan vegagerðarinnar með mun skipulegri hætti en verið hefur til þessa þetta eru nefnilega samgönguleiðir sem ótrúlega margir búa við að aka dagsdagslega meðal annars með börn í skólabifreiðum alla daga allt skólaárið þungaflutningar með aðföng að og frá bændabýlum ásamt því að fjöldinn allur þeirra íbúa er búa við þessar aðstæður hefur atvinnu í þéttbýli og í nánasta umhverfi og þarf að aka daglega til og frá vinnu í nýju frumvarpi til laga um samgönguáætlun segir meðal annars með leyfi forseta öryggismál hvers konar hafa fengið aukið vægi á undanförnum árum og þykir rétt að fjallað sé um þau sérstaklega af öryggisástæðum ekki síst við ég ekki síst vil ég beina eftirfarandi spurningu til hæstvirts ráðherra eru uppi áform um að leggja bundið slitlag á héraðs og tengivegi og ef svo er hvað miklum fjármunum hyggst ráðherra veita til þess er til úttekt á því hvaða vegi væri hægt að leggja slitlag á án þess að til verulegrar grunnuppbyggingar þyrfti að koma